Panie Przewodniczący! Odpowiadając na pytanie, pragnę zaznaczyć, że uważamy, że nasza rezolucja jest bardziej wyważona i w związku z tym może odnieść lepszy skutek niż rezolucje, które są bardziej atakujące.